Señor Presidente, decía el Presidente de la Comisión Europea que felicitaba al señor Reinfeldt por haber llevado a buen puerto el barco el barco del Tratado de Lisboa.

Pues bien, yo constato que el Tratado de Lisboa no ha llegado en espinas al puerto, que lo esencial está ahí.

Debo decirle también que creo que lo que han hecho, buscando el compromiso con el Presidente de la República Checa, es lo correcto. A muchos en esta Cámara nos ha molestado el proceder del Presidente de la República, pero, mire, hay un poeta español que dice Después de todo, todo ha sido nada que al final lo importante es que el Tratado esté en vigor y que ahora estemos pensando en la implementación del Tratado. Yo tampoco voy a darle, señor Barroso, ningún consejo sobre cómo debe usted componer su Comisión, entre otras cosas porque respeto la autonomía y la independencia del Presidente de la Comisión, que ha tenido una gran votación para hacerlo. Cuando presente usted su Colegio y el reparto de responsabilidades, le diremos si estamos a favor o en contra o no estamos, pero, hoy, tiene usted todo nuestro apoyo. Y tampoco voy a darle ningún consejo, evidentemente, al Presidente en ejercicio del Consejo, pero, si me permite, sí quiero recordarle algo que sucedió durante los trabajos del Tratado constitucional.

Pues bien, luego retiramos esa referencia el señor Duff se acuerda y la retiramos porque nos preguntamos en este Parlamento ¿qué tiene el ADN de un Primer Ministro que no tenga el del resto de los mortales?

Busquen ustedes, señor Reinfeldt, al mejor, a la persona que mejor pueda representar la autoridad moral, al hacedor de compromisos en Europa. Y les dimos para ello un arma, señor Reinfeldt el arma es que la elección de ese Presidente del Consejo no hay que hacerla por unanimidad, sino por mayoría cualificada.